hvala za besedo. Bom pač ministru in tudi vsem vam v dvorani prebral, kar je objavljeno na uradni strani Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani oziroma NUK dve. V enaindvajsetem stoletju še naprej potrebujemo knjižnice. Tradicionalne naloge knjižnice v veliki meri ostajajo relevantne, dopolnjujejo pa jih nove, ki jih narekujejo potrebe in pričakovanja, današnjih uporabnikov. Digitalna dostopnost povečuje zanimanje za fizično gradivo, vzpostavljajo se novi odnosi med knjižnico in njenimi uporabniki. Nujno potrebujemo novo stavbo, v kateri bo možno vzpostaviti odprto središče znanja in demokratičen prostor, generator dialoga, kjer je dovoljeno in zaželeno razpravljati, nasprotovati in dvomiti. Prostor samozavesti in optimizma, kjer lahko vzniknejo in rastejo nove ideje. Središče učenja na vse načine in za vsa obdobja. Prostor, ki omogoča socialno komunikacijo med študenti različnih fakultet in bo realiziral idejo o centru univerze in živahnega akademskega dogajanja. Prostor srečevanja in sodelovanja, kjer knjižnica vstopa v raznovrstne odnose z uporabniki in partnerji. Prostor, ki ga sooblikujejo uporabniki s svojo dejavnostjo in ki podpira njihovo kreativnost. Še vedno je možnost, da bo NUK dve eden najodličnejših intelektualnih javnih prostorov v Sloveniji. Zato me zanima, ali pripravljate, za izgradnjo NUK-a dve, ki pač ta, ki je že obstoječi zakon, spremembo tega zakona, in kaj bodo te spremembe zakona v bistvu vključevale. Pa, ali je zgradnja NUK-a dve zares v interesu in načrtu te vlade in vašega ministrstva?